Já bych chtěl říci, že současný stav nejvíc charakterizuje rozpor mezi technickými možnostmi, které jsou stále větší, a bezpečnostními opatřeními, která ztěžují život nejenom cestujícím, ale také personálu na letištích.

Jsem toho názoru, že ti, kteří mají určité možnosti a nevyužijí je, jsou předurčeni k tomu, aby jejich cesta zamířila dolů. Chtěl bych, aby se Evropská unie vyhnula těmto možnostem a abychom byli na čele pokroku, pokud jde o dopravní sektor.